Also zunächst einmal bitte ich ganz dringend, die Europäische Volkspartei nicht in einem Atemzug mit der europäischen Rechten zu nennen. Wir sind die Christdemokraten, wir sind eine Volkspartei der Mitte, und wir sind nicht die europäische Rechte. Zum Zweiten ist es so, dass wir natürlich wissen, dass wir im Bereich Landwirtschaft und Ernährung eine nachhaltige Entwicklung brauchen. Aber in dem ursprünglichen Bericht war das so formuliert, als wollten wir den Leuten jetzt in Zukunft vorschreiben, was sie zu essen haben.

im Wahlkampf sehr schlechte Erfahrungen gemacht, und das würde ich auch dem Movimento 5 Stelle nicht empfehlen, den Leuten vorzuschreiben, was sie zu essen haben.